L'état des finances publiques de nos États membres, notre perspective de croissance, la place de l'Europe dans le monde sont ils comparables à ce que les pères de l'Europe avaient imaginé?

Il serait irresponsable de ne pas refléter ces changements dans la façon dont est financée l'Europe. C'est le débat éminemment politique que la commission spéciale de notre Parlement, en lien avec la commission des budgets, a mené depuis plus d'un an sur le cadre financier pluriannuel. Je félicite cette commission et je demande que cet esprit européen, qui s'y est manifesté, règne tout au long de la mise en place de ce cadre financier, pour faire avancer l'Europe de nos concitoyens. C'est le débat auquel le groupe PPE demande aux États membres de participer pleinement, et quand je dis pleinement, cela veut dire sans se limiter à déclarer que le but ultime est le gel des dépenses européennes d'ici à 2020 ou sans écarter d'un revers de main la question des ressources propres de l'Europe. Si nous voulons des ressources propres, c'est pour alléger les budgets nationaux. C'est dans ce sens là que nous proposerons aux chefs d'État et de gouvernement des ressources propres, pour alléger leurs budgets qui sont en difficulté. Je rappellerai que le budget européen a toujours été en équilibre, contrairement à celui de nos États, pour la plupart gravement endettés.

Enfin, je rappellerai aux États membres que les fonds non dépensés leur seront reversés à la fin de l'année.

Disons la vérité à savoir qu'un euro dépensé au niveau européen est beaucoup plus porteur que celui dépensé au niveau national. Un euro au niveau national a déjà perdu 20 ou 30 de sa valeur pour rembourser les intérêts de la dette nationale. Il faut dire la vérité aux Européens. La vérité est que, sans financement européen de l'éducation et de la formation tout au long de la vie, la fuite des cerveaux va s'accélérer vers les États Unis et la Chine. La vérité est que, sans financement européen de la recherche et de l'innovation, nos pays seront moins compétitifs dans le monde et que nous perdrons le pari de la croissance et de l'emploi. La vérité est que, sans financement européen de la politique de cohésion, l'écart entre régions riches et régions pauvres se creusera. La vérité est que, sans financement européen, la politique de sécurité alimentaire, la politique énergétique et la politique de lutte contre le changement climatique ne seront pas à la hauteur de nos espérances et de nos ambitions. La vérité enfin, Mesdames et Messieurs, est que, sans financement européen de la politique étrangère et de la politique de défense, l'Union européenne continuera à ne pas être au centre de l'échiquier mondial. Bien sûr, tout n'est pas une question d'argent mais la façon dont l'Union européenne décidera ou non d'investir et de mettre en œuvre des priorités politiques dans la perspective des années 2020 sera déterminante sur la capacité de l'Europe d'influer ou de ne pas influer dans le monde.

Si le Conseil est sérieux dans sa volonté de renouer avec la croissance et l'emploi, il doit user du budget européen, des ressources communautaires comme d'un puissant levier d'action. Si le Conseil est vraiment désireux, comme le sont le Parlement et la Commission, de donner à l'Europe toutes les chances dans la mondialisation, il doit comprendre que dépenser bien est plus utile encore que dépenser peu, et que dépenser en commun sur des projets communs est plus judicieux que de disséminer ses ressources dans des projets sans lendemain. Mesdames et Messieurs, c'est un projet ambitieux pour l'Europe qu'appellent ce matin les députés européens du groupe PPE.